Örülök, hogy Reding asszony a bevándorlást és a harmadik országból bejövő munkavállalók kérdéskörét egyben kezeli, ugyanis ez három problematikát vet fel.

Hiszen Európa belátja, hogy nem tud a saját munkavállalóival, a munkanélküliséggel mit kezdeni, ezért a könnyebb megoldást választja hát hozzunk Európán kívüli munkavállalókat, olcsón, olcsó munkabérért, és az európai emberek gondjai pedig nem érdekli. Csak felhívnám a tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy azért ülnek itt az Európai Parlamentben, hogy elsősorban az európai emberek problémáival foglalkozzanak. Nekünk elsősorban az európai munkanélküliséget kell visszaszorítani és nem az afrikai munkanélküliséget adott esetben. A második probléma pedig, amire felhívnám a tisztelt figyelmüket, a fizetésbeli különbségek. Hát oldják meg először azt, hogy egy magyar munkavállaló annyit keressen, mint mondjuk egy német, francia vagy egy olasz munkavállaló. A harmadik pedig maga a bevándorlás témaköre. A bevándorlást Európában azonnal le kell fékezni, hiszen látják, hogy mi történt Londonban, Madridban vagy Berlinben.